Ce n'est pas à moi d'entrer ici et maintenant dans cette polémique intérieure. Ce que je peux dire pour répondre concrètement à votre question, c'est que j'ai toujours eu un rapport parfait de coopération loyale avec le gouvernement de Bulgarie, lorsqu'il était présidé par Sergueï Stanichev. Je peux également dire ici, comme je le lui ai dit personnellement, qu'il a toujours été un partenaire très loyal de la Commission et de l'ensemble des institutions pour faire avancer le projet européen.